líka góðan tíma í málinu það er enginn tímafrestur eða einhver tímasetning eða dagsetning sem við þurfum að horfa til þannig að við getum farið yfir málin með vönduðum hætti ég hlustaði af mikilli athygli á ræðu háttvirts þingmanns sigmundar davíðs gunnlaugssonar hér fyrir tveimur dögum um forsendur málsins alls um það hvernig við ættum að taka það allt saman til endurskoðunar

stjórnmálaflokkar sem hafa haft það á stjórnarskrá sinni að endurskoða stjórnarskrána eigi að koma að þessu máli við höfum rými til að gera það það eru nokkrar leiðir og nokkrir valkostir í stöðunni og ég hef einfaldlega bent á þá